Sí, efectivamente, para luchar contra la inmigración no solamente hay que garantizar la protección de las fronteras, sino que es verdad que tenemos que favorecer la política de desarrollo en los países de origen de la inmigración. Es evidente que la Unión Europea tiene la responsabilidad de concentrar su política de ayuda al desarrollo en estos países de origen de la migración y en los países de tránsito. Pero también creo que el desarrollo de estructuras comerciales y una política de vecindad inteligente en el Mediterráneo, como la que puede impulsar Italia, puede dar buenos frutos, también con estos países.